Je pense que rien ne pourra jamais effacer leurs souffrances causées par des actes qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Mais depuis ces attentats, que faisons nous?

Or, à ce jour, personne n'a jamais pu établir si et comment cette surveillance généralisée mise en place de longue date, notamment dans les pays anglo saxons a pu prévenir un seul attentat. Dans le même temps, en Belgique et en France, on va jusqu'à criminaliser, non pas des actes, mais des intentions.

Or, en démocratie, le contrôle de l'exécutif par le judiciaire est important. Ensuite, il y a toujours ce principe de proportionnalité toute restriction de liberté doit être proportionnée à l'objectif que l'on peut atteindre qui peut estimer raisonnable la mise sous surveillance généralisée de la société et le fait de considérer tout citoyen comme suspect potentiel? Alors, que faire? Je pense que la priorité des Européens est simple. La plupart des auteurs des attentats étaient connus, il faut donc collecter l'information de manière ciblée, partager cette information entre les services on sait que le partage de l'information reste le maillon faible de la chaîne et enfin exploiter l'information, et pour cela il faut des moyens humains.